Entre temps, des centaines de milliers de vies ont été ruinées ou perdues.

Malgré une opposition grandissante de nos concitoyens, vous vous obstinez à vouloir conclure des accords de libre échange taillés sur mesure pour les multinationales, comme, cette semaine encore, avec le Japon. Dix ans après le début de la crise financière mondiale, que voyons nous? La Commission propose plutôt d'enclencher la marche arrière sur la régulation financière en s'opposant à toute augmentation des fonds propres des banques, au moment même où, en Italie, les contribuables sont à nouveau appelés à mettre la main au portefeuille pour sauver ces mêmes banques. Vous vous obstinez à vouloir faire avaler de gré ou de force le glyphosate à nos concitoyens et, à vous écouter, on ne pourra interdire les perturbateurs endocriniens que quand ils auront fait la preuve de leur nocivité, c'est à dire, comme dans le cas du tabac ou dans celui de l'amiante, quand on aura constaté le désastre sanitaire.

À nos concitoyens ou aux détenteurs de capitaux? Lorsque vous parlez d'analyse d'impact, vous parlez d'impact sur la vie ou d'impact sur les profits? Ces règles que vous appelez si facilement des obstacles non tarifaires au commerce, nous préférons les nommer pour ce qu'elles sont, à savoir des protections qui devraient assurer la possibilité d'une vie digne pour tous nos concitoyens.

Lorsque l'on a la certitude ou une présomption étayée que des produits financiers, chimiques, agricoles, alimentaires ou encore d'usage général sont toxiques, la seule attitude responsable, c'est de les interdire.